Señor presidente, 500 millonazos, 500 millones de euros es el importe que prevé gastar la Unión Europea en producir armas. Cuando supuestamente no hay dinero disponible para financiar políticas sociales, de repente se encuentran, casi mágicamente, o por arte de magia, centenares de millones de dinero público para regalar al complejo militar industrial. Y lo hacen incluso incumpliendo los propios Tratados de la Unión Europea, que prohíben destinar presupuesto europeo a gasto militar. Pero claro, ustedes lo han decorado con palabras bonitas innovación, tecnología, excelencia incluso, pero de lo que estamos hablando es de misiles inteligentes, de drones, de bombas, y de muertos, al fin y al cabo. La creación del Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa nos lleva a una mayor militarización de la Unión Europea. En fin, bajo la falsa excusa de aumentar nuestra seguridad, lo que hacemos es echar leña al fuego, engordar la industria armamentística para acabar exportando armas a zonas de conflicto.